hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til stjórnarskipunarlaga um breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins íslands númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur með síðari breytingum

höskuldur þórhallsson magnús stefánsson siv friðleifsdóttir og valgerður sverrisdóttir eins og kom fram hjá hæstvirtum forseta er þetta fimmtánda mál þingsins þannig að það gefur til kynna að þetta mál var lagt fram í upphafi þings en hæstvirtur forseti frumvarp þetta var áður flutt á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi en í júnímánuði nítján hundruð níutíu og átta var í kjölfar samþykktar þingsályktunar kjörin á alþingi níu manna nefnd sem fékk það hlutverk með leyfi forseta ég vitna orðrétt að fjalla um auðlindir sem eru eða kunna að verða þjóðareign meðal annars öll verðmæti í sjó og á hafsbotni innan efnahagslögsögu svo og í almenningum afréttum og öðrum óbyggðum löndum utan heimalanda námur í jörð orku í rennandi vatni og jarðhita tilvitnun lýkur nefndinni var enn fremur falið að skilgreina ég vitna orðrétt með leyfi forseta þessar auðlindir á skýran hátt og hvernig skuli með þær farið tilvitnun lýkur í þessari auðlindanefnd áttu sæti jóhannes nordal formaður eiríkur tómasson varaformaður ari edwald guðjón hjörleifsson lúðvík bergvinsson margrét frímannsdóttir ragnar árnason styrmir gunnarsson og svanfríður jónasdóttir á vegum auðlindanefndar var unnið umfangsmikið starf þar á meðal var aflað álitsgerða lögfróðra manna á þeim réttarreglum sem talið var að giltu um eignarrétt að mismunandi tegundum náttúruauðlinda hafa þær reglur ekki breyst síðan í neinum meginatriðum auðlindanefnd skilaði áfangaskýrslu í marsmánuði nítján hundruð níutíu og níu og síðan lokaskýrslu sinni í septembermánuði tvö þúsund í þeirri skýrslu gerði nefndin meðal annars tillögu um að tekið yrði upp í sjöunda kafla stjórnarskrárinnar nýtt ákvæði þar sem náttúruauðlindir sem ekki eru háðar einkaeignarrétti yrðu lýstar þjóðareign er tillaga nefndarinnar tekin svo til orðrétt upp í þetta frumvarp en þess má geta að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar geirs haarde þeirrar sem ríkti til kosninga tvö þúsund og sjö var að finna svofellt ákvæði með leyfi forseta ákvæði um að auðlindir sjávar séu sameign íslensku þjóðarinnar verði bundið í stjórnarskrá tilvitnun lýkur sérstaklega skal tekið fram að ekki var gert ráð fyrir í lokaskýrslu auðlindanefndar að samþykkt tillögu nefndarinnar til breytingar á stjórnarskránni mundi sjálfkrafa leiða til grundvallarbreytinga á núverandi aflahlutdeildarkerfi samkvæmt þágildandi lögum númer þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu um stjórn fiskveiða samanber nú lög númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex þvert á móti var eitt af markmiðum tillögunnar að gera réttarstöðu þeirra sem njóta veiðiheimilda á grundvelli sjöundu greinar þeirra laga skýrari en hún er samkvæmt núgildandi lögum auk þess sem stefnt var að því að tekið yrði upp gjald fyrir þær heimildir eins og gert hefur verið með fimmta kafla laganna um veiðigjald samanber lög númer áttatíu og fimm tvö þúsund og tvö

nytjastofnar á íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum tilvitnun lýkur í álitsgerð tveggja lagaprófessora þeirra sigurðar líndal og þorgeirs örlygssonar sem tekin var á sínum tíma saman fyrir auðlindanefnd er þessi lagagrein skýrð svo að þar sé ekki kveðið á um einkaeignarrétt heldur sé nærtækast að telja að greinin feli í sér almenna markmiðsyfirlýsingu sá fyrirvari sem gerður sé í niðurlagi greinarinnar hafi þau áhrif að lögin verði miklu síður skilin á þann veg að með þeim hafi verið stofnað til stjórnarskrárvarins eignarréttar einstakra manna yfir veiðiheimildum

felist jafnframt vísbending um að sú stjórnarskrárvernd sem fyrir hendi sé sæti ákveðinni takmörkun að áliti þeirra sigurðar og þorgeirs væri þannig ekkert því til fyrirstöðu að innkalla úthlutaðar veiðiheimildir í áföngum á lengra tímabili og endurúthluta þeim að því tilskildu að þeir sem fengið hafa úthlutað slíkum heimildum í núverandi kerfi og öðlast hafa á þeim grundvelli stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi fái sanngjarnan og hæfilegan frest til að laga rekstur sinn að breyttu laga og rekstrarumhverfi í samræmi við framangreinda tillögu um breytingu á stjórnarskránni og miðað við að svonefnd veiðigjaldsleið yrði fyrir valinu svo sem síðar varð setti auðlindanefnd fram í lokaskýrslu sinni svohljóðandi hugmynd að breyttri fyrstu grein laga um stjórn fiskveiða og ég vitna beint í textann með leyfi forseta nytjastofnar á íslandsmiðum eru þjóðareign markmið laganna er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu nytjastofnanna og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu úthluta má veiðiheimildum til einstaklinga og lögaðila gegn gjaldi að því tilskildu að þeim verði ekki breytt nema með minnst fimm ára fyrirvara svo sem nánar er kveðið á um í lögum þessum tilvitnun lýkur fyrir utan að mæla svo fyrir um að gjald skuli tekið fyrir veiðiheimildir má segja að frumvarp þetta að nýju stjórnarskrárákvæði sem er eins og áður segir samhljóða tillögu auðlindanefndar á sínum tíma mundi hafa tvenns konar réttaráhrif á núgildandi stjórnkerfi fiskveiða

væri eigandi nytjastofna á íslandsmiðum þar með yrði komið í veg fyrir að einstaklingar eða lögaðilar gætu eignast beinan eignarrétt að þessum auðlindum til dæmis fyrir hefð jafnframt mundi þetta styrkja stöðu íslands í samningaviðræðum við aðra aðila til dæmis evrópusambandið um yfirráð yfir þessum auðlindum í öðru lagi yrði kveðið á um það svo að ekki færi lengur á milli mála hvers eðlis réttur þeirra er sem þegar hefur verið úthlutað veiðiheimildum á grundvelli laga um stjórn fiskveiða um yrði að ræða óbeinan

þar með yrði eytt þeirri réttaróvissu sem nú ríkir ekki síst í ljósi niðurlagsákvæðisins í fyrstu grein laganna samkvæmt álitsgerð þeirra sigurðar líndal og þorgeirs örlygssonar er ekkert því til fyrirstöðu samkvæmt gildandi lögum að núverandi veiðiheimildir yrðu innkallaðar þannig að það atriði í tillögu auðlindanefndar að heimild til afnota eða hagnýtingar verði annaðhvort að vera tímabundin eða uppsegjanleg með hæfilegum fyrirvara er ekkert nýnæmi frá lögfræðilegu sjónarmiði heldur staðfesting á gildandi rétti rétt er að leggja áherslu á það til þess að fyrirbyggja misskilning að með samþykkt þessa frumvarps yrði ekki hróflað við stjórnarskrárvörðum eignarrétti eða atvinnuréttindum þeirra sem öðlast hafa slík réttindi nú þegar á grundvelli fyrstu málsgrein sjötugustu og annarrar greinar og fyrstu málsgrein sjötugustu og fimmtu grein stjórnarskrárinnar þvert á móti yrði því slegið föstu svo sem fram kemur í þriðja málsl annarri málsgrein fyrstu grein frumvarpsins að þegar fengin heimild til afnota eða nýtingar á náttúruauðlindum og landsréttindum í þjóðareign teldist til óbeinna eignarréttinda sem njóta verndar fyrstu málsgrein sjötugustu og aðra grein stjórnarskrárinnar eins og hver önnur eignarréttindi í fyrstu málsgrein fyrstu grein frumvarpsins er því lýst yfir að þær náttúruauðlindir og réttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti séu þjóðareign sem ríkið það er handhafar löggjafar og framkvæmdarvalds fari með forsjá fyrir varðveiti og geti jafnframt ráðstafað í umboði þjóðarinnar samkvæmt annarri málsgrein vegna þess meðal annars að aðstæður og viðhorf geta breyst í tímans rás er ekki gert ráð fyrir að náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign verði skilgreind í sjálfri stjórnarskránni heldur verði það gert í almennum lögum þó er gengið út frá því að land landsréttindi auðlindir og hlunnindi í þjóðlendum sem ekki hafa verið háð einkaeignarrétti verði

sex um stjórn fiskveiða og auðlindir sem eru á í eða undir hafsbotninum utan netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur íslands nær samanber lög númer sjötíu og þrjú nítján hundruð níutíu um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins ákvæði þessara laga þyrfti að laga að hinu nýja stjórnarskrárákvæði samkvæmt framansögðu væri ekkert því til fyrirstöðu að löggjafinn felldi fleiri eignir en þær sem að framan greinir undir þjóðareignarhugtakið segja má að það hafi þegar verið gert með lögum númer fimmtíu og níu nítján hundruð tuttugu og átta um friðun þingvalla á sama hátt væri með einfaldri lagabreytingu unnt að gera einhverjar af umræddum eignum háðar einkaeignarrétti í stað þjóðareignarréttar í annarri málsgrein fyrstu grein frumvarpsins er því lýst yfir að náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign megi ekki selja eða láta varanlega af hendi til annarra aðila þó er gert ráð fyrir að stjórnvöld geti veitt öðrum aðilum heimild til afnota eða hagnýtingar á slíkum eigum með tilteknum skilyrðum og að teknu tilliti til þeirra markmiða sem greinir í þriðju málsgrein með heimild til afnota eða hagnýtingar í annarri málsgrein er átt við heimild til afnota eða hagnýtingar sem sérstakt leyfi þarf til þannig að aðrir en leyfishafar geti ekki haft þau sömu not þar með fellur almannaréttur svo sem réttur til umferðar um land ekki undir þetta hugtak kveðið er á um það í niðurlagi annarri málsgrein til þess að taka af allan vafa að heimild til afnota eða hagnýtingar njóti verndar fyrstu málsgrein sjötugustu og aðra grein stjórnarskrárinnar sem óbein eignarréttindi á borð við hefðbundin leigu afnota og ítaksréttindi lagt er til í þriðju málsgrein fyrstu grein frumvarpsins að náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign skuli nýtt í þágu þeirra markmiða sem þar eru greind og arði af þessum eignum skuli varið í ákveðnum tilgangi eftir því sem tekið er fram í niðurlagi málsgreinarinnar og kveðið yrði nánar á um í lögum um enn frekari röksemdir fyrir frumvarpinu vísast til lokaskýrslu auðlindanefndar sem er að finna á heimasíðu forsætisráðuneytisins hæstvirtur forseti ég mælist til þess að þessu frumvarpi verði að lokinni þessari umræðu vísað til